Doamnă președintă, stimate coleg, cred că toată lumea este de acord că a fost un abuz de putere. Toată lumea este de acord că nu trebuiau invalidate alegerile. Dar credeți că putem corecta o greșeală făcută față de candidatul Năstase pe care îl respect și știe, că m am întâlnit în perioada de campanie cu dumnealui cu altă nedreptate?

Nu credeți că nu trebuie să suspendăm fondurile, ci trebuie să supraveghem cum se aplică statul de drept în Republica Moldova?